Mich würde vor allem interessieren, wie das für die kleinen und mittleren Betriebe ausschaut, weil die natürlich jetzt auch neue Möglichkeiten erhalten.